Mamy taką sytuację, że bardzo wyraźny brak woli politycznej i różnice zdań przesądzają, że nie powstaną w Europie w najbliższych latach wspólne siły zbrojne.

Myślę, że trzeba także trzymać się zasady, że poziom naszego bezpieczeństwa nie zależy wyłącznie od kondycji NATO, chociaż prawdą jest, że natowski sojusz ma tu znaczenie najważniejsze. Myślę, że musimy także sami w Europie zwiększać nasze własne środki na bezpieczeństwo.

Tutaj mamy cały szereg bardzo smutnych kwestii, i myślę, że powinno nas martwić to, że postęp jest taki słaby, jeśli chodzi chociażby o transport strategiczny czy zdolności do tankowania w powietrzu. I wreszcie sprawa trzecia jest to europejski przemysł obronny.